Numai o politică financiară comună și o guvernare economică europeană pot să rezolve situația actuală. Sper ca noua legislație să oblige sistemul bancar să participe nu numai la profit, ci și la dezvoltare și la preluarea riscului economic.

Trebuie să se găsească mijloace viabile prin care să se asigure eficiența cheltuirii banilor la nivel național și european. Valoarea și distribuirea bugetului trebuie să se bazeze pe cerințele politicilor comune agricolă, de coeziune, energie, schimbări climatice.

Aceste sume trebuie realocate către direcții care determină crearea de locuri de muncă. Pe de altă parte, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a transfera fonduri de la direcțiile unde nu există cereri suficiente, în zonele unde aplicațiile au depășit sumele repartizate. Acum câteva vreme, aici, în Parlament, am găsit dulapul de la mine din birou spart. Nu am considerat că este o problemă de regiune sau de popor, am considerat că este o problemă a unei persoane care trebuie găsită și pedepsită.